Angajamentul Uniunii pentru apărare și securitate este vital în aceste momente și a fost întotdeauna. În același timp, nu trebuie să subminăm în niciun fel dezvoltarea industriei de apărare în fiecare stat membru.

NATO și Uniunea Europeană trebuie să lucreze împreună.

Trebuie să investim și să lucrăm împreună pentru apărarea Europei și pentru apărarea lumii, așa cum am făcut o întotdeauna. Salut lansarea Fondului european pentru apărare, dar, înainte de orice plan al unei armate comune, se află schimbul crescut de informații între agențiile de informații. Un schimb crescut poate salva vieți chiar de astăzi. Știu că agențiile de informații sunt reticente în a face un schimb total de informații cu toate serviciile din statele membre. E vorba de încredere, nu există chiar în toate, dar e vital ca volumul și calitatea acestui schimb de informații să crească.